Ich denke, das ist wirklich ein sehr emotionales Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen. Die Flugsicherheit ist das absolut erste Fahr oder Fluggastrecht, das überhaupt existiert. Deshalb war es auch richtig, dass das Parlament seinerzeit zusammen mit Kommission und Rat eine eingesetzt hat, die unabhängig arbeiten konnte, bestehend aus Mitgliedern der europäischen Flugsicherheitsbehörde, Mitgliedern der nationalen Flugsicherheitsbehörden sowie Piloten und Kabinenpersonal, die ebenfalls ihre Erfahrungen und Mitspracherecht hatten.

Sie haben natürlich auch ein Ermüdungsmanagement, das notwendig ist, damit Piloten vernünftige Ruhezeiten haben, damit sie während des Fluges auch bei Interkontinentalflügen wohlgemerkt, es geht hier nicht um sondern um die großen, die auch die Zeitzonen überschreiten vernünftig arbeiten können, dass sie im Business ihre Ruhezeiten einhalten können und viele Dinge mehr, die da mit eingebaut worden sind. Ich meine, dass es notwendig ist, dass man hierüber auch reflektiert. Wenn jetzt ein Dissens noch entsteht und wir sagen, die Nachflugzeit zwischen elf und zehn Stunden muss jetzt geregelt werden Kommissar Kallas hat vorhin nochmal klare Direktiven gezeigt 18 Stunden pro Woche, das ist ausgehandelt. Alles was über zehn Stunden Nachtflugzeit geht, wird mit einem besonderen Risikomanagement bedacht. Die Lösung ist letztendlich da!